borist hefur bréf frá velferðarráðuneytinu þar sem óskað er frests til tuttugasta og fyrsta febrúar næstkomandi til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali fimm hundruð þrjátíu og níu um vinnumarkaðsúrræði frá guðlaugi þór þórðarsyni